Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, bonne année.

Franchement, quand vous dites que la croissance est un peu molle, moi, j'ai l'impression que la croissance est un peu inexistante, surtout.

Je vais vous dire ceci c'est qu'il n'y a pas de solution, pour une union monétaire comme la zone euro, sans mutualisation de souverainetés et sans mutualisation financière, sans que, d'une certaine manière, nous mettions des choses en commun, nous prenions des risques, y compris financiers, les uns pour les autres. La Commission l'a compris, et très vite, parce que nous savons très bien que vous avez été parmi les premiers à mettre en avant des propositions de mutualisation de la dette et nous retrouvons de nouveau ces propositions dans la roadmap dans le blue print que la Commission a sortis récemment. Le Parlement, et ce rapport le démontre, a aussi compris cela.

Pour le Conseil, il n'est pas question de mutualisation financière.

Herr Van Rompuy l'a bien compris et il a donc sorti une autre proposition de sa poche Faisons un budget pour la zone euro, ayons un instrument financier commun au niveau de la zone euro, qui est une autre forme de mutualisation financière, en disant Si ça ne marche pas par la porte des eurobonds faisons le par la fenêtre du budget. La réponse a été Nein

Est donc restée la troisième proposition, celle du Conseil de juin. Eh bien, permettons la recapitalisation, au moins la recapitalisation directe, des banques en difficulté par un fonds de secours européen commun. La réponse a été Ja, aber seulement si chaque État membre reste responsable de sa part. Autrement dit, nous sommes solidaires de vous, mais tant que ça ne nous coûte rien. Et donc, évidemment, nous sommes, je pense, extrêmement mal partis. J'espère que le Conseil entendra la voix combinée du Parlement et de la Commission, mais j'avoue avoir mes doutes à ce sujet.